Ich möchte mich auch besonders bei meiner Schattenberichterstatterin bedanken, denn hier handelt es sich zwar um einen technischen Bericht das wurde schon mehrfach gesagt aber dieser technische Bericht hat sehr viele und sehr weitreichende Konsequenzen für die Bürgerinnen und Bürger. Denn hier geht es ja um die Zulassung neuartiger Fasern auf dem Markt in der Europäischen Union. Ja, wir wollen das ermöglichen.

Der Hintergrund ist unter anderem auch die Art und Weise, wie sie hergestellt worden sind.